Raportul discutat astăzi promovează consolidarea acestui element în cadrul viitoarelor acorduri negociate pe baza Tratatului de la Lisabona. Reamintesc faptul că UE este lider internațional în privința apărării drepturilor omului, iar respectarea condiționalității duce la răspândirea acestor principii. În acest scop, susțin formularea mai clară a clauzei privind democrația din textul acordurilor comerciale cu statele terțe. De asemenea, consider necesară introducerea unui mecanism de monitorizare a implementării corecte a acestor dispoziții.

Numai o democrație construită din interiorul statului este viabilă. Astfel, se poate asigura o cooperare pe termen lung, solidă și eficientă cu Uniunea.